Aceștia au fost, la rândul lor, atinși de criză ca urmare a efectului de domino, pentru că depind de întreruperile de producție ale beneficiarilor.

În aceste condiții, sunt nevoite să recurgă la concedieri sau să găsească soluții ca reducerea timpului de lucru sau concedii fără salarii.

Ținând cont de numărul mare de angajați din cadrul acestor companii, consider că se impune includerea producătorilor de componente auto și anvelope în orice viitoare formulă de susținere economică în contextul crizei.